Señora Presidenta, vayan por delante mis condolencias por todas las muertes producidas por la bacteria pero también mi indignación por el tratamiento que se ha dado a una gestión muy negativa por parte de la Administración alemana y que ha causado un daño irreparable para todos los productos agrícolas españoles. Espero que mañana, en la reunión extraordinaria de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, se repare, en primer lugar, sin exclusiones, este daño que se ha ocasionado a los agricultores de España y, en segundo lugar, que se aprenda que se aprenda lo que no se debe hacer en una situación que ha causado víctimas mortales, pero también un daño a

Por lo tanto, hace falta aprender de lo que ha supuesto esta crisis. Espero, lógicamente, que mañana, en esta reunión extraordinaria, se consigan la reparación sin exclusiones y la vuelta a la normalidad, para que los productos que están en perfectas condiciones puedan circular por toda la geografía de la Unión Europea y del mundo.